En París oímos, una vez más, el grito infame de ¡Muerte a los judíos!.

En 2012, tres colegiales judíos y un rabino fueron asesinados a tiros en Toulouse.

Ataques verbales, bombas de fuego, profanación de cementerios, niños con miedo a ir al colegio está creciendo, como nunca, la hostilidad hacia los judíos. Por prejuicios religiosos, también raciales, étnicos y culturales.

Nos enfrentamos a una amenaza que va a durar a corto y a largo plazo, y que ni siquiera superarán los discursos más elocuentes que hagamos en este Parlamento ni los actos más simbólicos.

Hemos construido en Europa y somos el referente de democracia, de pluralismo, de tolerancia y de dignidad.

Tenemos una responsabilidad que es individual, pero también es colectiva. Hago un llamamiento al Comisario, y también a la Comisión y a este Parlamento, para que hagan políticas más proactivas.

La Unión Europea debería discutir y aprobar un plan especial, un plan de acción global, del que se hiciera un seguimiento y del que se tuviera constancia. Y también, nombrar a una persona responsable, identificar a alguien que haga este seguimiento.